Voorzitter, daar kan ik heel helder over zijn. Wat wij hier doen, is mensen zoals u bestrijden en zorgen dat de Europese burgers de waarheid horen over dit geldverspillende Parlement.